Denn wo wollen Sie denn hin mit dieser Initiative? Und das muss man deutlich sagen es geht hier um Steuergelder. Es geht nicht um Gelder, die aus der EPP oder von den Sozialisten kommen, sondern es geht hier um Steuergelder aus den Mitgliedstaaten, und daher ist Transparenz auf jeden Fall notwendig.

Frau Hübner ist da noch nicht so deutlich wie ihr eigener Fraktionsobmann, Herr Weber, der schon ganz deutlich sagt keine EU Mittel für die Finanzierung von EU kritischen Parteien. Was heißt denn das?

Das heißt nichts anderes, als dass Sie die Opposition hier mundtot machen wollen. Vor diesem Demokratieverständnis, das kann ich Ihnen sagen, graut mir. Und wieder einmal soll eine neue Behörde geschaffen werden, wieder einmal mit Steuergeldern aus den Mitgliedstaaten. Ich sage Ihnen ganz deutlich Die Millionen Wähler, die EU kritische Parteien wählen, haben genauso ein Recht darauf wie die Millionen anderer Wähler, die dies nicht tun.